við íslendingar höfum enn einu sinni verið minnt á hin óblíðu náttúruöfl hér á landi hugur okkar er með íbúum suðurlands sem hafa nú í annað sinn á innan við áratug upplifað stóran suðurlandsskjálfta ríkisstjórnin mun gera það sem í hennar valdi stendur til að koma þeim sem orðið hafa fyrir tjóni vegna jarðskjálftans fyrr í dag til hjálpar eftir því sem næst verður komist urðu sem betur fer einungis minniháttar meiðsl á fólki þótt við megum þakka forsjóninni fyrir að ekki fór verr í dag er ljóst að eignatjón er mikið nú er forgangsatriði að tryggja öryggi þeirra sem búa á skjálftasvæðinu og ég vil færa starfsmönnum almannavarna lögreglu björgunarsveitum heilbrigðisstarfsfólki og öllum öðrum sem komið hafa til aðstoðar þakkir ríkisstjórnarinnar á næstu dögum mun skýrast betur hvert tjónið er og að hvaða marki gildandi tryggingar og viðlagabótakerfi munu mæta því á stundu sem þessari stöndum við íslendingar saman sem einn maður ríkisstjórnin mun á fundi sínum í fyrramálið ræða frekar viðbrögð vegna þessara náttúruhamfara